Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso 17 luglio si è verificato l'incidente del volo MH17 della Malaysia Airlines in cui hanno perso la vita duecento novantasei persone e, voglio ricordarlo, ottanta bambini. Dall'immediato inizio delle indagini si è constatato che non si tratta di un semplice incidente aereo, ma di un vero e proprio attacco militare. Né la commissione di inchiesta olandese nel suo rapporto preliminare, né gli esperti dell'EASA e di Eurocontrol nell'audizione del 3 settembre in commissione trasporti sono riusciti a fare chiarezza sull'accaduto. Com'è possibile che l'EASA non fosse a conoscenza delle disposizioni di sicurezza ucraine sulla pericolosità di sorvolare quell'area? Cari colleghi, vi sembra possibile che non esista una chiara responsabilità, dati gli innumerevoli organismi che dovrebbero tutelare i cittadini europei? Parliamo della sicurezza di tutti noi. Dobbiamo esigere una completa chiarezza su tale vicenda, perché oltre alla questione di sicurezza ve ne sono altre di natura economica, politica e sociale. Ne abbiamo parlato ieri. Molte aziende, anche in Italia sono ormai al collasso a causa delle sanzioni applicate sia dall'Unione europea, ma anche dalla Russia, e si trovano quindi in completa esasperazione. Si rischia il totale tracollo di interi settori agroalimentare, ne abbiamo parlato ieri, ma anche tessile, dei trasporti, per non parlare poi di quello energetico, vista la forte dipendenza dell'Unione europea dalla Russia. Ora, colleghi, considerato che l'Europa non ha bisogno di gas, ma ha bisogno di calore, non è il caso, non è il momento che l'Unione europea riveda le sue politiche energetiche seriamente, diventando autosufficiente e puntando definitivamente sulle fonti rinnovabili?